Señor Presidente, quiero resaltar que el Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020, respecto del que votamos a favor, tiene como objetivo intensificar la contribución de la política medioambiental a la transición de una economía fuerte en recursos y baja en carbono.